Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, enfin! C'est le mot que j'ai envie d'utiliser au moment où notre assemblée va donner son consentement à la proposition de révision du cadre financier pluriannuel.

Il y a eu ensuite la proposition de la Commission qui, même si elle était en retrait par rapport à nos attentes, a représenté une bonne base de discussion. Il y a eu également la bonne prestation de la Présidence slovaque, qui en a étonné plus d'un et que j'avais injustement décriée. Il y a eu enfin les tergiversations du gouvernement italien, qui ont ajouté un peu de suspense, faisant de ce dossier un mini thriller politique.